vil byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir

aftur og eitt af því sem er ekki síst mikilvægt að ræða í framhaldi af skýrslunni eru einmitt vinnubrögð okkar á þessum vinnustað ég er ekki alveg viss um að bætt vinnubrögð felist endilega í því að stjórnarandstaðan fái aðkomu að formennsku í nefndum það segi ég ekki vegna þess að ég vilji ekki hleypa henni að sem stefnumótandi afli það segi ég bara vegna þess að mér finnst að stjórnarandstaða á hverjum tíma hefur auðvitað mikilvægu hlutverki að gegna en hvað veldur hver á heldur og þá fáu mánuði sem ég hef verið starfandi sem þingmaður hef ég verið mjög hugsi yfir starfsaðferðum bæði stjórnar og stjórnarandstöðu og ég held að stjórnarandstaðan eigi núna verulega möguleika á því að bæta sínar samstarfsaðferðir og sín samskipti við þann meiri hluta sem er starfandi í þinginu ég held að samstarf stjórnar og stjórnarandstöðu velti þar af leiðandi ekki síður á ábyrgri og agaðri aðkomu stjórnarandstöðunnar að þeim verkum sem vinna þarf hér ég held alla vega að sú ábyrgð sé jafnmikilvæg og jafnrík eins og hún er hjá meiri hluta þingsins og fulltrúum stjórnarflokkanna síðan varðandi þetta með skattalækkunar og þensluhvetjandi hagstjórnina ég tek undir það með þingmanninum að það þarf að gæta þess að keyra ekki út í skurðinn hinum megin en þess vegna held ég að það sé fagnaðarefni hvernig sú ríkisstjórn sem nú situr hefur tekið á einmitt skattstefnumótun og vil gjarnan ræða það frekar við þingmanninn í seinna andsvari